áður en tekið er fyrir annað dagskrármálið vill forseti geta þess að fyrirspurnir til hæstvirts menntamálaráðherra númer sex og númer sjö falla niður í dag vegna forfalla